Wir müssen jetzt reagieren, denn die letzte Krise das muss jeder wissen hat uns 500 Millionen Euro an Exportsubventionen und an direkten Hilfen für die Bauern gekostet. Wollen wir das Geld jetzt wieder bereitlegen, wenn wir in dieselbe Situation hineinlaufen? Ich glaube, das ist völlig unmöglich. Deshalb frage ich Was ist denn die Verantwortung der Kommission? Wenn sie immer noch behauptet, die Quote ist nicht erfüllt, und deshalb gibt es keine Möglichkeit oder keine Notwendigkeit, die Regeln zu ändern, dann kann ich mich nur wundern. Die Ausweitung der Quote ist ein Teil des Problems gewesen, dass man Mehrmengen auf den Markt gebracht hat. Dass man für das Jahr 2015 immer noch keine Antwort hat, was danach passieren soll, ist ein Armutszeugnis sowohl für die Kommission als auch für den Rat, weil die Milcherzeuger allein gelassen werden.

Und auf der anderen Seite konzentrieren sich die Molkereien und der Einzelhandel immer mehr,

vor? Warum redet man nicht über Marktregeln nach

Wir sagen ganz klar Märkte brauchen Regeln, vor allem der Milchmarkt!